Dlatego Unia Europejska musi jak najszybciej doczekać się spójnej polityki w tym zakresie.

Nie jest ona bowiem w stanie uchronić krajów, szczególnie krajów Europy Środkowo Wschodniej, od wielotygodniowych ograniczeń w dostawach gazu. A jak bardzo to zagrożenie jest poważne, mogliśmy się przekonać boleśnie choćby podczas dwóch gazowych kryzysów rosyjsko ukraińskich w 2008 i 2009 roku.

Cieszy fakt, że przyjmując nowe rozporządzenie, rozpoczynamy wreszcie budowę wspólnej polityki energetycznej. To rozporządzenie powinno przyczynić się do stworzenia mechanizmów pozwalających na koordynację działań w przypadku kolejnego kryzysu gazowego oraz do poprawy infrastruktury sieciowej, która połączy systemy gazowe państw członkowskich.

Moim zdaniem rozwiązania proponowane pierwotnie przez Parlament Europejski były znacznie lepsze. Mimo to, biorąc pod uwagę obecny, ułomny stan prawny, uważam, że należy poprzeć przedłożone propozycje.